Ja, minister, malo se izmikate, kot ponavadi, ne. A ... Zdaj. Jaz sem konkretno vprašala glede na koalicijsko pogodbo, glede na vašo predstavitev, še preden ste postali minister. Po vašem mnenju, po vaših besedah je ukinitev obveznega zdravstvenega zavarovanja smiselna poteza, za razmisliti seveda kje denar dobiti. Petsto milijonov, nekje od štiristo do petsto, tu vedno te, številke vi uporabljate. V koalicijski pogodbi piše ukinitev dopolnilnega zavarovanja. Poslušamo na drugi strani ne ukinitev dopolnilnega in zvišanje prispevne stopnje. Gospod minister, ne se izgovarjati na državni zbor. Vi boste prišli s predlogom, vi boste prišli s predlogom, kako urediti te zadeve. Zato mene zanima, kakšni oziroma kakšno konkretno smer gre vaš predlog glede na to, da predvidevate v letošnjem letu sprejetje tega zakona o zdravstvenem varstvu in zavarovanju, da predvidevate do sedmega meseca, da bi ste te zadeve naj tudi na vlado dale, me zanima, ker zdaj je pa že februar skoraj, v kakšno, katero smer greste. Vi ste že dolgo v zdravstvu, ste bili na zavarovalnici, poznate te zadeve in jaz verjamem, va bi dobro veste že, ali torej ukiniti in zvišati prispevno stopnjo ali ne ukiniti in zvišati prispevno stopnjo ali kaj oziroma kakšno smer gre predlog zakona. Glede na to pa, da smo zadnjič, kot ste bili s poslanci, slišali, da boste dali v javno razpravo predlog bivše ministrice, potem očitno vaši predlogi oziroma nič novega ne boste naredili. Torej boste dali predlog tisti, ki je že bil zavrnjen v strokovnih krogih, ali pač, se motim?